50 Oricum, este puțin și procentul din Uniunea Europeană. O Europă pentru toți trebuie să fie nu numai un slogan, ci și o realitate. De aceea, persoanele cu dizabilități trebuie să aibă acces total și foarte ușor la produse și servicii, la tot ce înseamnă viață culturală, la tot ce înseamnă transporturi, intrat pe internet, transferuri bancare și așa mai departe.